Pour des raisons pratiques bien compréhensibles, nous pensons qu'il est grand temps et de la plus haute importance que la plénière, c'est à dire l'ensemble d'entre vous, puisse se prononcer sur l'ensemble de ces dossiers, mais aussi sur la question du cabotage. Nous avons besoin d'adopter une position qui reflète l'entière diversité de notre assemblée sur la réforme sociale du transport routier de marchandises et en particulier sur la question du cabotage.